herra forseti ég þakka hæstvirtum forsætisráðherra fyrir hans ræðu hér í dag og fyrir að vera hér við umræðuna og við lok hennar það er auðvitað alveg ljóst að við erum orðinn hluti af stórum samtengdum heimi markaðsvæddum heimi og það er þannig að ef markaðir hnerra í asíu þá fylgir það snúningi jarðarinnar og menn fara að hiksta í evrópu nokkrum tímum seinna og ropa svo í bandaríkjunum í lokin þetta er auðvitað alveg ljóst og við erum tengd þessu og það er líka nýtt fyrir okkur að með okkur er nú fylgst og það hefur áhrif það er þrennt sem ég vil nefna í fyrsta lagi um endurskoðun laganna um seðlabankann ég hefði ef til vill vonast til þess að hæstvirtur forsætisráðherra mundi gefa hér eða á næstunni yfirlýsingar um að slíkt starf yrði hafið yrði endurbúið og vonandi þá á sömu forsendum og lögin um seðlabankann voru sett á sínum tíma að undangengnu starfi þverpólitískrar nefndar ég fagnaði því réttilega þegar að forsætisráðherra fyrir meira en hálfu ári

ég vil nota tækifærið og spyrja hæstvirtan forsætisráðherra að einu sem ef til vill hefur ekki borið beint upp í dag og það er spurningin um að endurreisa einhvers konar þjóðhagsstofnun af ummælum manna nú í sumar hefur mátt ráða að fyrir því væri sterkur þingmeirihluti nú veit ég ekki nákvæmlega hvernig það stendur í flokki hæstvirtur forsætisráðherra en ég leyfi mér að fullyrða að talsmenn að minnsta kosti úr öllum öðrum flokkum hafa lýst því yfir að þeir teldu að það ætti að skoða ef ekki beinlínis ákveða þá hafa menn gjarnan séð fyrir sér að hún yrði vistuð í skjóli alþingis og í þriðja og síðasta lagi þá spyr ég enn og aftur um það hvernig ríkisstjórnin hyggst haga samráði um efnahagsmál á næstu dögum og vikum forseti alþýðusambandsins brást við þessari umræðu í dag með því að rukka enn og aftur um það verkalýðshreyfingin hefði beðið um slíkt samráð og biði eftir því að fá slík fundarboð og ég spyr verður stjórnarandstöðunni boðið að því borði væri það nú ekki skref sem mætti stíga að ósekju að stjórnarandstaðan kæmi inn í þetta samráð ríkisstjórnar og aðila vinnumarkaðarins og ég fyrir hönd stærsta stjórnarandstöðuflokksins á alþingi lýsi okkur reiðubúna til slíks